Ich möchte mich ganz herzlich bei Seb Dance bedanken. Ich muss sagen Gerade wie der Bericht vorgetragen wurde, das war sehr eindrucksvoll.

Nachhaltige Entwicklung wie viele Aspekte sie hat, das haben wir in den Beiträgen gemerkt. Ich möchte mich vor allen Dingen auf ein Nachhaltigkeitsziel fokussieren, das bis jetzt außer allen anderen nur der Kommissar Vella selber genannt hat.

Wenn wir 2050 wirklich neun Milliarden Menschen haben, dann reichen die 30 Erde nicht aus. Wir werden das Wasser brauchen für Nahrung, für Klima, für Klimaverbesserung, für Energie, für Rohstoffe, für Transport und Handel für ganz vieles und auch für Gesundheit zum Beispiel, für Medizin.

Wir müssen unbedingt etwas tun, um die Ozeane gesünder zu machen, um sie zu schützen. Nur dann können wir sie nachhaltig nutzen, und nur dann werden sie auch wirklich diesem Planeten mit seiner Zukunft und den Menschen, die auf ihm leben, dienen.